Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst beim Kollegen Lange recht herzlich bedanken, weil wir in diesem Bereich wirklich gut zusammenarbeiten. Die WTO ist die Grundlage dafür, dass wir Kaufkraft weltweit stärken. Kaufkraft entsteht durch Export auf der einen Seite, weil hier neue Jobs entstehen und gute Löhne verdient werden können, und sie dient den Arbeitnehmern dazu, ihren Job zu sichern und

Wir alle sind Konsumenten. Wenn wir Produkte billiger und besser von irgendwo auf der Welt kriegen können, dann erhöht das auch unsere Kaufkraft.

Ich werde es nie vergessen, dass der Präsident damals zu den Hafenarbeitern gefahren ist und gesagt hat Wir machen die Grenzen dicht, ich helfe euch was ich nie verstanden habe.

Wir haben natürlich auch die Frage der Landwirtschaft, wo es noch viel zu diskutieren gibt, und aid for trade liegt eigentlich im Zentrum unserer Entwicklungspolitik.

2 sichere Ernährung, nachhaltige Ernährung

Hier gibt es wirklich Handlungsbedarf, und hier können wir die Kaufkraft nicht nur in Europa, sondern auch in den Ländern, denen es wirklich schlecht geht, erhöhen und sie damit auch unterstützen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir dann 2002 gesagt haben Es kann doch nicht nur Aufgabe der Minister und unserer hervorragenden Beamten sein, dieses Thema international zu bearbeiten. Wir haben dann begonnen, die Konferenz der Parlamentarier für die WTO zu gründen. Ich kann mich noch daran gut erinnern, mit Erika Mann haben wir gemeinsam mit der internationalen Parlamentarierunion auf gleicher Augenhöhe diese Konferenz der Abgeordneten geschaffen. Und das letzte Mal, in Buenos Aires, haben wir 300 bis 400 Abgeordnete gehabt, wo die Minister und die Verhandler Rede und Antwort standen.

Dass wir Handelsstreitigkeiten vor Gericht lösen können, vor dem Appellate Body, und nicht mehr mit militärischen Mitteln austragen müssen, das ist auch ein Riesenerfolg der WTO. Und wir wissen schon, dass mit 164 Staaten ein einstimmiges Ergebnis zu erzielen, viel Arbeit und viel Zeit bedeutet.

Jetzt ist es wieder Zeit für eine Reform, in die nächste Runde zu gehen. Das System hat sich bewährt, wir müssen es zukünftig noch verbessern.